Noi, con il nostro leader Matteo Salvini, siamo pronti a cambiare da cima a fondo questa Europa schiava delle banche e delle lobby di potere. Noi vogliamo costruire una nuova Europa un'Europa diversa, un'Europa che difende i confini, che ferma l'immigrazione clandestina, che tutela il made in Italy e i nostri lavoratori. Cari Juncker e burocrati europei, in questi anni avete combinato disastri e avete umiliato il popolo italiano e i popoli europei e gli italiani, con grande orgoglio, finalmente tra poche settimane vi manderanno a casa. Noi della Lega saremo il primo partito d'Europa, perché il voto del popolo italiano sarà una vera rivoluzione di democrazia e di libertà.